Paní předsedající, pane komisaři, když se bavíme o zadávání veřejných zakázek, tak se musíme také bavit o úzkých hrdlech zadávání veřejných zakázek. Myslím si, že tím úzkým hrdlem je nadmíra byrokracie, jsou to právní jistoty, nedostatek transparentnosti a také absence standardizace a normalizace v zadávání. Myslím si, že v tomto směru je potřeba poděkovat zpravodajce Rühleové za to, že zpráva jde dobrým směrem a je příslibem pro budoucí legislativu.

A přitom použitím kvalitně nastavených aplikací a jiných elektronických nástrojů lze při zadávání zakázek dosáhnout větší transparentnosti, snížení byrokracie, uplatnění principu dobré praxe, ale také větší informovanosti o veřejných zakázkách a větší konkurence díky posílení přeshraničního zadávání.